Herr Präsident! Verehrte Kommissare, ich begrüße den dritten Teil Ihres Mobilitätspakets außerordentlich. Er ist für mich ohne die anderen abschwächen zu wollen der allerwichtigste, denn er dient unmittelbar der Rettung von Menschenleben. Die Überarbeitung der Verordnung zur allgemeinen Fahrzeugsicherheit ist von immenser Bedeutung für die Straßenverkehrssicherheit, welche mir seit vielen Jahren ganz besonders am Herzen liegt.

Da ist der verpflichtende Einbau von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen wie dem Notbremsassistenten mit Fahrradfahrer und Fußgängererkennung bei allen Neufahrzeugen oder dem Abbiegeassistenten bei Lkw und Bussen geradezu eine Notwendigkeit. Wir brauchen diese stillen Beifahrer, die uns in Gefahrensituationen nicht nur warnen, sondern auch eingreifen können, um einen Unfall zu verhindern oder um Unfälle zu minimieren. Ich will alles tun, damit wir bis zum Ende dieser Legislaturperiode die Gesetzgebung verabschieden können.